Az Európai Unióban kétségtelenül van egy adósságválság és a schengeni rendszer is válságban van.

Tíz országot felvettek, és még mindig vannak elsőrendű tagállamok és másodrendű tagállamok.

Senki nem kér aki támogatja Románia és Bulgária schengeni tagságát kivételes bánásmódot ezen országok számára. Egyenlő bánásmódot kérünk, hiszen ezek az országok teljesítették azokat az alapvető schengeni feltételeket, amit a Parlament is és a Tanács ezen a nyáron jóváhagyott.